laga um breytingu á tollalögum númer áttatíu og átta tvö þúsund og fimm með síðari breytingum í frumvarpinu er að finna allmargar tillögur að breytingum og skulu nefndar þær helstu í fyrsta lagi er lagt til að leyfisveitingar fyrir geymslusvæði ótollafgreiddra vara verði færðar frá fjármálaráðuneytinu til tollstjórans í reykjavík í takt við þá yfirlýstu stefnu að fækka sem kostur er beinum afgreiðsluverkefnum frá ráðuneytinu í öðru lagi eru lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um tollafgreiðslugengi lagt er til að í stað þess að miða við gengi tuttugasta og áttunda hvers mánaðar skuli tollafgreiðslugengi taka mið af daggengi sem skráð er af seðlabanka íslands næsta virkan dag á undan vegna mikilla gengissveiflna undanfarin missiri hafa innflutningsaðilar haft tilhneigingu til að flýta eða draga tollafgreiðslu fram yfir mánaðamót allt eftir afgreiðslu tollafgreiðslugengis sem skapað hefur óeðlilegt álag hjá tollyfirvöldum jafnframt hefur gildandi aðgerð skapað ákveðið ósamræmi á skráningu vöruviðskipta okkar við útlönd vegna þess er lagt til að framvegis verði notað sem daggengi en ekki mánaðargengi í þriðja lagi er lagt til að mótuð verði ný tegund geymslusvæðis fyrir ótollafgreiddar vörur svokallaðar umflutningsgeymslur hlutverk slíkra geymslna er einungis að geyma ótollafgreiddar vörur þar til þær eru fluttar aftur af landi brott vörur þær sem fluttar eru í slíkar geymslur hljóta því aldrei tollafgreiðslu hér á landi í fjórða lagi er lagt til að lögunum verði breytt á þann hátt að allir lögaðilar í atvinnurekstri geti rekið afgreiðslugeymslur en ekki einungis farmflytjendur og tollmiðlara þessi breyting er lögð til vegna þess að það hefur sætt nokkrum vandkvæðum með framkvæmd að takmarka leyfi til reksturs afgreiðslugeymslna við farmflytjendur og tollmiðlara auk þessara breytinga eru lagðar til nokkrar breytingar sem koma til vegna þess að varnarsvæðið á keflavíkurflugvelli sem slíkt hefur verið lagt niður virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að